Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, cred că eforturile din ultimii ani ai Uniunii Europene pentru că au fost eforturi ne am confruntat de fapt cu lucruri noi, cu gestionarea migrației, cu gestionarea integrată a frontierelor, cu criminalitate transfrontalieră. Aveam un sistem SIS, modificarea pe care vrem acum să o facem dacă se va vota și sper să se voteze acest nou regulament este absolut pornită de la o constatare. În 2016, Comisia a făcut o evaluare și eu cred că trebuie să facem asemenea evaluări, pentru că lucrurile sunt în schimbare și concluzia Comisiei a fost că trebuie să facem și a venit cu o propunere în fața Parlamentului de modificare a regulamentului SIS. Raportorii și noi toți am încercat să găsim o situație, au fost colegi care au criticat. Nu avem situații ideale sigur că putem să ne gândim că vor fi persoane care vor fi suspectate fără să fie de vină sau se ia amprenta și nu convine unor persoane dar important este să crească siguranța și securitatea cetățenilor în spațiul Uniunii Europene vorbesc spațiul, nu numai în zona Schengen și cred că raportul, prin

Evident că la un anumit interval putem să îmbunătățim, după o analiză, dar acum cred că scopul este de creștere a siguranței și aici s a spus în ce direcție merge raportul și sper să fie votat, pentru că avem nevoie de creșterea siguranței.